aðhyllumst svona það almenna viðhorf til ríkisvalds að það sé hlutverk ríkisvaldsins að reyna að skapa sem bestan grundvöll og ramma

til þess að gera það sem þau kjósa og þeir kjósa og svona til þess að blómlegt atvinnulíf geti þrifist og til þess að heimilin geti stundað heilbrigðan rekstur að þá þurfi grundvöllurinn að vera góður og ég held að margir aðhyllist þetta viðhorf til ríkisvalds að þetta sé grundvallar hlutverk þess en það er ekki hægt að horfa fram hjá því að svo virðist sem að í íslenskum efnahagsmálum og í íslenskum stjórnmálum þó að það hafi held ég batnað á undanförnum árum það eru átök á vinnumarkaði á íslandi sem auðvitað leiða til óstöðugleika og síðan er það gjaldmiðillinn og hversu erfitt það hefur verið að ræða gjaldmiðilinn í íslenskum stjórnmálum og í þessum sal á undanförnum árum þrátt fyrir hrun á gengi hans nánast bara á nokkrum dögum árið tvö þúsund og átta segir mér og okkur í bjartri framtíð að við eigum dálítið langt í land með að geta rætt hispurslaust allar hliðar þess mikilvæga verkefnis að reyna að skapa traustan grundvöll á íslandi það hefur einfaldlega verið erfitt að ræða það hvaða gjaldmiðill hentar íslendingum best það er mjög margt sem bendir til þess að krónan sem gjaldmiðill og ég tala nú ekki um frjáls fljótandi króna á gengismörkuðum henti íslendingum illa sumir segja vissulega að krónan feli í sér sveigjanleika fyrir atvinnulífið og hún hjálpi þar með vissulega sumum útflutningsgreinum aðrir segja að hún sé í raun og veru ef hún er meðal þá er meðalið verra en sjúkdómurinn og hún skapi óstöðugleika hún hefur nánast rýrnað stöðugt að verðgildi frá því að hún var tekin upp hún leiðir til ógagnsærra flutninga á eignum í raun og veru í samfélaginu við getum bara skoðað það með einföldu dæmi ef stórt fyrirtæki eða sveitarfélag á íslandi þarf að greiða stóra erlenda gjalddaga af láni þá leiðir það til þess vegna smæðar krónunnar að krónan fellur í verði verðlag hækkar og í verðtryggðu íslensku lánaumhverfi þá hækka lán íslenskra heimila og útflutningsatvinnuvegir hugsanlega græða hér á sér stað hvað eftir annað stórbrotin eignatilfærsla sem er óréttlát og ógagnsæ og allt þetta umhverfi sem er ófyrirsjáanlegt leiðir til þess að áhættan í hagkerfinu er meiri en hún þarf að vera við búum við háa vexti við búum við hátt verðlag og kjarabætur eru erfiðar það er erfiðara hér að auka kaupmátt heldur en í nágrannalöndum vegna óstöðugleika þannig að stærsta viðfangsefni í íslensku efnahagslífi held ég að sé að koma á stöðugu efnahagsumhverfi og auðvitað er gjaldmiðillinn ekki það eina sem þarf að skoða í því það þarf að ríkja ábyrg stefna í ríkisfjármálum vinnumarkaðurinn þarf líka að vera ábyrgur það þarf að efla útflutningsatvinnugreinar auka útflutningstekjur þannig að það er í mörg horn að líta en hér leggjum við til þingmenn bjartrar framtíðar að einn stór þáttur í þessu mikilvæga verkefni að skapa efnahagslegan stöðugleika á íslandi til langs tíma verði skoðaður sérstaklega og að mótuð verði stefna í gjaldmiðilsmálum stefna sem felur í sér svör við spurningunni hvaða gjaldmiðil á að nota á íslandi til framtíðar og hvaða umgjörð á að ríkja um hann það er hægt að fara í þessa vinnu á grunni gríðarlega efnismikillar skýrslugerðar sem þegar hefur farið fram í íslensku samfélagi seðlabanki íslands gaf út mjög yfirgripsmikið sérrit fyrir ári síðan um valkosti íslands í gjaldmiðils og gengismálum fimm hundruð blaðsíður eða svo

er að taka afstöðu til þeirra kosta sem seðlabanki íslands segir að fyrir hendi séu í gjaldmiðilsmálum það vantar hið pólitíska skref þannig að þessi tillaga gengur út á það að taka hið pólitíska skref og við leggjum til að það verði ekki bara mótuð stefna heldur teljum við lykilatriði að stefnan byggi á ákveðnum rökum á ákveðinni afstöðu til vissra lykilspurninga íslenskt efnahagslíf glímir við miklar ógöngur núna ef við málum upp svarta mynd jafnvel þá svörtustu þá getum við sagt að við erum láglaunaland í höftum við erum láglaunaland í höftum og það er engu logið með það þannig er staðan það eru einhver áform um að reyna að losa okkur úr höftunum þau eru óljós en það sem vantar svo ótrúlega mikið inn í umræðuna er hvað svo og þá hljótum við að koma að þessari spurningu sem er einn liður

það eru mjög margir skiljanlega sem hafa ekki trú á því að fljótandi króna eins og við bjuggum til frá tvö þúsund og eitt og endaði með miklum skakkaföllum sé fýsilegt umhverfi eftir að gjaldeyrishöftum hefur verið aflétt hvernig ætlum við að auka traust ég heyri það í umræðunni núna að það er ekki bara farið að tala um erlendar krónueignir og erlendar kröfur sem snjóhengju heldur líka innlendar og af hverju skyldu menn ekki gera það af hverju skyldu innlendar krónueignir ekki líka leita út í aðra gjaldmiðla ef höftum verður aflétt við sjáum líka þessa tilhneigingu í íslensku viðskiptalífi íslensku atvinnulífi að leita í aðra gjaldmiðla fjölmörg fyrirtæki gera upp í öðrum gjaldmiðlum íslenskur almenningur leitar í lífeyrissparnað í erlendum myntum og við sjáum það auðvitað á bóluárunum að við fórum með annan fótinn inn í evrusvæðið íslenskur almenningur og fyrirtæki fóru að taka lán í erlendri mynt og mjög ríkulega í evrum þannig að tilhneigingin er til staðar í innlendu efnahagslífi atvinnulífi að leita í aðra mynt þetta endurspeglar skort á trausti

það er svona fyrsta spurningin sem við gerum þá kröfu að gjaldmiðilsstefnan svari hvernig eykur gjaldmiðilsstefnan traust önnur spurning af sjö sem við vonumst til og leggjum til að gjaldmiðilsstefnan svari

gagnist í því að bæta lífskjör ég held að við höfum verið í langvarandi ógöngum með núverandi gjaldmiðil krónuna hvað þetta varðar við erum með verðtryggð lán sem er einfaldlega einstök staða og verðtryggð lán eru einfaldlega endurspeglun á því

það er ekki æskilegt

til þess að lækka vexti til þess að við getum tekið upp óverðtryggð lán með lágum vöxtum eins og í nágrannaríkjunum við verðum að geta aukið kaupmátt hann má ekki vera étinn upp sífellt af verðlagshækkunum þannig að við þurfum að svara því hvernig gjaldmiðill og umgjörð hans getur nýst til að bæta lífskjör almennt erum við að tala um tól við erum að tala um tæki og við erum að tala um það hvað er besta tækið frjáls viðskipti við búum ekki við frjáls viðskipti við búum við gjaldeyrishöft við þau getum við ekki búið til lengdar þegar fjármálakerfið hrundi nítján hundruð og þrjátíu eða svo þá voru tekin upp gjaldeyrishöft sem vörðu í fimmtíu ár um það bil erum við að stefna í það sama það hvernig við eflum og komum á frjálsum viðskiptum þarf að vera lykilatriði í gjaldmiðilsstefnu og gjaldmiðilsstefna þarf að svara því hvernig við eyðum kerfisáhættunni sem í því felst núna að flytja til og frá landinu stórar upphæðir hvernig það á ekki og hvernig slíkar alþjóðlegar hreyfingar eiga ekki að koma niður á kjörum almennings gjaldmiðilsstefnan þarf að koma til móts við hagsmuni atvinnulífsins og þar eru vissulega tvenn sjónarmið sumir segja að sveigjanleg króna og að það að fara inn á evrusvæðið gæti aukið útflutning sem mundi leiða til þess að landsframleiðsla gæti aukist um allt að ellefu prósent á hvern íbúa íslands þannig að stöðugleikinn sem af því hlytist að fara inn á evrusvæðið gæti komið fjölbreyttari útflutningsgreinum meira til góða heldur en nú er aukið þar með útflutning og verðmæti útflutnings það þarf líka að skoða hvaða gjaldmiðill hentar best til áætlunargerðar í atvinnulífinu þetta kemur líka inn á heimilin og stöðu þeirra hvaða gjaldmiðill felur í sér einfaldlega svona mesta fyrirsjáanleika hvað varðar verðgildi og hvaða gjaldmiðill hentar best til hagstjórnar því má halda fram að saga íslenskrar hagstjórnar sé ekki mjög glæsileg

seðlabankans með fljótandi krónu það gekk afskaplega illa ætlum við að reyna að endurtaka þá tilraun eins og hún var einhvern tíma kölluð af núverandi seðlabankastjóra að ég held samanburður gjaldmiðilsstefnan þarf að fela í sér samanburð auðvitað er enginn gjaldmiðill fullkominn fyrir íslendinga ef við til dæmis tækjum upp evru þá eru auðvitað fjölmargar hættur því samfara bara það að vaxtastig lækki getur leitt til mikillar þenslu og sérstaklega í umhverfi þar sem fólkið að mörgu leyti og atvinnulífið þyrstir í skuldbreytingar við sáum þetta gerast í raun og veru upp úr árinu tvö þúsund og fjögur að langþreytt atvinnulíf og íslensk heimili skuldbreyttu yfir í ódýrari lán og

þetta þarf auðvitað að passa ef við förum inn í hagstæðari kjör í lánum með því að taka upp aðra mynt en það eru fjölmargar leiðir til þess að passa þetta það þarf að passa atvinnustig það þarf eftir sem áður ef það er farið inn á stærra myntsvæði að efla útflutning það þarf að gæta aðhalds í ríkisfjármálum þá kem ég að síðasta liðnum sem við vonumst til að við fáum svör við í gjaldmiðilsstefnu rökstuddri og það er framkvæmanleiki gjaldmiðilsstefnan þarf að vera framkvæmanleg við í bjartri framtíð viljum meina að það sé framkvæmanlegt að fara inn í erm tvö gjaldmiðilssamstarf við evrópu og taka með tíð og tíma upp evru við teljum það fýsilegan kost hann þarfnast ýmissa annarra stjórnvaldsaðgerða og samningaviðræðna og ef menn vilja einhverja aðra kosti í gjaldmiðilsmálum eins og til dæmis að hafa krónu þá förum við fram á það að það sé þá tiltekið hvaða aðrar stjórnvaldsaðgerðir þarf þá til þess að viðhalda heilbrigðu umhverfi með krónu þarf áframhaldandi gjaldeyrishöft til dæmis fyrst og fremst þá leggjum við til með þessari tillögu að það fari fram upplýst umræða um þessi mál við í sjálfu sér höfum okkar skoðanir í bjartri framtíð um hvað væri fýsilegasta fyrirkomulagið í gjaldmiðilsmálum en við fjöllum ekki um það hér við leggjum ekki til að okkar leið sé farin heldur leggjum við það einungis til að